Pani Przewodnicząca! Cieszę się, że Parlament Europejski przyjął dzisiaj zdecydowaną większością głosów program Kreatywna Europa. Przez najbliższe siedem lat program ten będzie określał unijne działania i mam nadzieję pobudzał nowe inicjatywy oraz inwestycje w sferze kultury i w sektorach kreatywnych. Bardzo mnie cieszy to, że zarówno pani sprawozdawczyni, jak i merytoryczne komisje Parlamentu w swoich opiniach na jego temat podnosiły to, że program ma przede wszystkim służyć pobudzaniu rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, innowacji, ma wzmacniać konkurencyjność.

dostępu do jej finansowania.